Yo no comparto, en absoluto, la necesidad de convertir a Siria en un Irak y un Afganistán, que son más inseguros, que han creado muerte y destrucción y se ha talibanizado ¡talibanizado!

No había armas de destrucción masiva en Irak, no estaba Al Qaeda detrás, y se intervinó.

Y en Siria, efectivamente, tenemos que condenar los crímenes y la represión de el Asad, pero también los de la oposición, y los actos terroristas de la oposición, y la yihad de la oposición y Al Qaeda de la oposición. Y la única solución posible es la paz. Y, por lo tanto, hay que apoyar, efectivamente, al Enviado Especial de las Naciones Unidas y comprometer a todos los Estados de la región, incluido Irán, para que, efectivamente, se comprometan en un alto el fuego, para que el pueblo sirio se autodetermine, pero no para sacar un Gobierno de un color u otro en función de lo que más les convenga a unos u otros, como hacen los Estados Unidos o Arabia Saudí.

Para que el pueblo sirio en libertad se autodetermine y se ponga fin a esta horrenda guerra civil.

No se trata de eso, no se trata de empujar a que haya, efectivamente, una intervención militar extranjera que nos llevaría al caos en la región.